Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ich habe der Entschließung nicht zugestimmt, weil ich es beschämend finde, dass dieses wichtige Thema Rechte von Kindern dafür instrumentalisiert wird, weiter die Klimahysterie zu schüren. Ich finde es auch beschämend, dass junge unbegleitete Flüchtlinge ohne Papiere noch weiter unterstützt werden sollen.

Kinderehen das ist ein Thema. Themen, die schlimmer und schlimmer werden Zwangsprostitution von Minderjährigen das ist ein Thema Kinderpornografie im Internet ist ein Riesenthema, es sollen 45 Millionen Bilder und Filme von Missbrauch von Kindern im Netz sein die Kinderarmut das ist ein Riesenthema. Es gibt unglaublich viele echte Themen.